Ich greife aus dem Bereich Handel einen kleinen Satz heraus.

Ja, das müssen wir auch. Wir haben 2014 eine gemeinsame Erklärung zwischen Rat, Kommission und Parlament verabschiedet, wo wir gefordert haben, dass wir eine stärkere Kontrolle der Güter, die sowohl zur Verletzung von Menschenrechten, aber eben auch zivil genutzt werden können, endlich anpacken. 2014 das ist nun vier Jahre her! Und wir haben einen Vorschlag. Wir haben als Parlament eine Entscheidung dazu getroffen mit über 500 Stimmen, also ein klares Signal und immer noch sind wir nicht in der Lage zu verhandeln, immer noch blockiert der Rat.

Nein, ich glaube, wir müssen hier vorangehen. Wir können nicht zulassen, dass mit europäischer Software in anderen Ländern Oppositionelle kontrolliert und verfolgt werden. Wir brauchen hier ein strenges Exportregime.